Wij hebben een verantwoordelijkheid in de wereld om dat te doen.

Wij denken dat het ontzettend belangrijk is. Maar naar de eigen verantwoordelijkheid kijken betekent ook kijken naar de financiering. En collega Belet, die een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in dat dossier, heeft er al over gesproken.